Spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Na vas se obračam s predlogom za imenovanje ministra za zdravje in ministra za okolje in prostor. Najprej nekaj besed o zdravstvenem resorju. Zdravnik je slaba izbira, ker je kljub strokovni podkovanosti menda preozek, najmanj v poznavanju upravljanja. ekonomist ni primeren, ker naj bi, četudi hitro učeč, videl samo poslovanje, ne pa tudi diagnoz. Prava izbira menda tudi ni politik, ker je kljub veščinam, četudi zelo širokim, samo politik. Pogum je moteč in prinaša oznako o pretirani celo nezdravi samozavesti in aroganci. Znanje ni dovolj, ker da manjka moč. Skratka, če sodimo po vsakokratnih odzivih, ni niti ustreznega profila, niti ustreznega imena, vsaj ne za ministra za zdravje. Osebe, ki je vse v enim, preprosto ni. Nihče nima vsega in nihče ne ve vsega. Se pa vsakogar vnaprej ožigosa z dvomi, s kritikami, z nejevero. Tudi Aleša Šabedra so, denimo, kako si bo polomil zobe na treh milijardah različnih interesov. Naj povem, da takšna lahkotna posploševanja zavračam. Nisem iskal in tudi nisem hotel nekoga, ki bi sebe videl ali dojemal kot odrešenika. Verjemite mi, nikakor ni šlo za nepremišljenost ali hitenje, prav nasprotno. Moj predlog, naj vodenje Ministrstva za zdravje prevzame Aleš Šabeder, je pretehtana odločitev in prepričan sem, da tudi tehtna. Drži, da je ljubljanski Univerzitetni klinični center zgolj ena od institucij in ne celoten sistem, a po drugi strani je kot največja slovenska bolnišnica v marsičem pravzaprav zdravstvo v malem. Odslikava vse njegove značilnosti, posebnosti, odklone in seveda tudi odlike. Gospod Šabeder je videl drobovje čakalnih vrst in vzroke zanje. Zaveda se sistemskih hib in zakonskih pomanjkljivosti oziroma slabosti. Kot ekonomist pozna finance, kot menedžer delovanje, razume poslovanje, izvajal je sanacijo. Slišal je zaposlene, izkusil je sindikate različnih poklicev, najmanj zaradi vsega naštetega ima moje zaupanje. Diagnozo torej pozna, zdravljenje začenja z današnjim imenovanjem, ne bo mu lahko. Prvi in glavni razlog so seveda razmere, če rečem anamneza. Nikakršnega dvoma ni, da bo terapija naporna in trajajoča. Drugi razlog, ki ga še zdaleč ne gre spregledati, pa so nekateri akterji zdravstvenega sistema. Tisti najbolj glasni, ki pretežno kritizirajo, zahtevajo, včasih celo izsiljujejo in vsi ti so prepričani izključno v svoj prav. Prva naloga novega ministra bo skrajševanje čakalnih vrst. To je, vsaj tako želim verjeti, prioriteta ne samo vlade, pač pa zdravstva kot celote. Prva pomaga finančno, vložek drugega je delo, trud in tudi, če hočete, humanost. Enako hitro, torej takoj, gospoda Šabedra čaka reševanje težav v primarnem zdravstvu, povezanih zlasti s številom zdravnikov družinske medicine in nezanimanjem za to delo. Pred njim so še najmanj izzivi glede upravljanja zdravstvenih zavodov, administrativnih razbremenitev zdravnikov, javnega naročanja, zagotavljanja kakovosti in varnosti, pa tudi vzpostavitev zaupanja pri bolnikih. In seveda, Aleša Šabedra čaka večni izvir nezadovoljstva - plače. Prav je, da so zdravniki dobro plačani. Drži tudi, da niso vrtoglavi dohodki vseh, še zlasti ne mladih zdravnikov, a hkrati ne gre spregledati, da so po višini plač prav zdravniki rekorderji v javnem sektorju. Ne skrivam, da računam na dobronamernost zaposlenih v zdravstvu ter na delu v timu. Ključ je namreč v sodelovanju in ne v rivalstvu, še zlasti ne na plečih pacientov. Za ljudi gre, vendar. Spoštovani poslanke in poslanci, pred vami je tudi odločanje o novem ministru za okolje in prostor. Delo tega resorja, opravljeno v minulega pol leta, lahko brez najmanjšega pretiravanja označim za vzorčen primer dobrega dela. Upam, pravzaprav verjamem, da gredo zasluge za to ne zgolj nekdanjemu ministru, pač pa celotni ekipi, še zlasti njenemu ožjemu delu. In zato sem toliko bolj vesel predloga Stranke modernega centra, da je za naslednika Jureta Lebna predlagala njegovega državnega sekretarja, pristojnega za okolje - Simona Zajca. Po letih zapostavljanja skoraj vseh področij dela, pa naj bo zaradi neznanja ali angažiranosti vodilnih, so na ministrstvu tokrat brez dvoma prepoznali težave in to ne zgolj najbolj perečih. Prepoznali so izzive, vzpostavili dialog, iskali in našli rešitve ali vsaj začrtali njihovo smer. Ponavljam, po letih nojevske drže, stihije, celo zanikanja, so premiki vidni in to veliki premiki. V Simonu Zajcu zato vidim nekakšno jamstvo, in sicer jamstvo za nadaljevanje in seveda dokončanje že začetega dela, za reševanje težav, ki bodo še vzniknile, ter za zagon začrtanih projektov, pa naj gre za ravnanje z odpadki, urejanje onesnaženih oziroma degradiranih območij, za pripravo podnebne strategije, skorajšnje osvežitve gradbene zakonodaje ter za ureditev stanovanjske problematike, ki še zdaleč ni najmanj pomembna, pa čeprav jo omenjam na koncu. Nasprotno, zelo je pomembna. Zlasti zaradi vsem znanih težav mladih. Način dela in njegovo hitrost, poleg seveda vsebine, Simon Zajc že pozna. Vse to je pomagal kreirati. Verjamem, da bo znal tudi v prihodnje, in verjamem, da zna tudi motivirati. Zato se ne bojim, da bi delo na Ministrstvu za okolje in prostor šepalo, niti, da bi pešalo. Ima dobro ekipo, bil je njen del, zdaj jo bo vodil. Dobro razpravo želim in hvala lepa.